To neznamená, že bychom měli něco na tomto projektu měnit, ale musíme poskytnout těmto zemím další podporu a povzbuzení. Proto zpráva obsahuje řadu doporučení pro Radu, která by měla zvážit například jednání o celní unii, o Schengenu. Vím, že to v dohledné době není realistické, ale měli bychom o tom do budoucna uvažovat.